Signor Presidente, onorevoli colleghi, il programma Erasmus rappresenta un importante strumento per lo sviluppo del senso comune di appartenenza europea attraverso l'educazione e la cultura e ha permesso a milioni di giovani cittadini di entrare in contatto con la società, la lingua e il sistema educativo di un altro Stato membro, favorendo l'acquisizione di competenze ma soprattutto offrendo occasioni di crescita personale e di apertura alla multiculturalità e all'integrazione. Voglio pertanto esprimere il mio supporto al nuovo programma Erasmus che, nella proposta del Parlamento, risulta ancora più inclusivo ed accessibile ai giovani più svantaggiati. In tal senso considero positiva l'attenzione dedicata alle nuove tecnologie, ad esempio con l'introduzione della mobilità virtuale ai fini dell'apprendimento, quale strumento complementare ed integrativo della mobilità fisica. Il mio auspicio è che il nuovo Erasmus venga adeguatamente supportato per consentire, a un numero sempre maggiore di giovani, nuove opportunità di crescita e per stimolare una loro crescente partecipazione nella società.